Doamna președintă, dragi colegi, dezbaterea de astăzi, de fapt, nu ar fi trebuit să aibă loc, pentru simplul motiv că statul de drept e o valoare elementară pentru o democrație și ea nu ar trebui să mai facă obiectul unei discuții, cu atât mai mult nu ar trebui să facă obiectul unei negocieri între Consiliu și Parlament sau obiectul unei condiționări. Dar iată că, din păcate, suntem în situația în care state membre forțează echilibrele interne ale statului de drept, iar această realitate nu mai poate fi nici ignorată și nici ascunsă sub preș! Ne trebuie mecanisme de corecție și condiționare eficiente, ne trebuie un mecanism pentru condiționarea accesului guvernelor la banii europeni, cu respectarea beneficiarilor direcți și cu un mecanism eficient de decizie prin majoritate inversată. Cetățenii care ne au votat acum un an așteaptă de la noi să fim consecvenți cu valorile fundamentale care îi definesc pe ei ca națiuni și pe noi toți ca europeni.